virðulegi forseti það er mikilvægt að þessi tillaga komist á dagskrá því að ef það á að vera raunhæfur möguleiki að greiða atkvæði samhliða sveitarstjórnarkosningum verður að ákveða það hér í þessari viku hugtakið ómöguleiki er vinsælt og mikið keypt þessa dagana í almennri umræðu þegar formenn stjórnarflokkanna voru að því spurðir í fréttablaðinu tuttugasta og fjórða apríl síðastliðinn hvernig þeim litist á að þurfa að stjórna aðildarferli vitandi það að allir líkur væru á að þeir fengju meiri hluta á þingi sögðu þeir báðir að það væri enginn vankantar þar á hæstvirtur fjármálaráðherra sagði aðspurður þá ég er sjálfur þeirrar skoðunar að við eigum ekki að ganga í evrópusambandið og greiddi atkvæði gegn umsókn en við höfum haft það sem hluta af okkar stefnu að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um að útkljá þetta mál og við munum standa við það aðspurður um hvernig honum litist á að stjórna landinu með framsóknarflokknum sem líka væri á móti aðild